Le ricordo che sono uno dei firmatari della proposta della Commissione europea per dare più posti alle donne nei consigli di amministrazione.